Ich habe mich während seines Wortbeitrags nämlich ganz am Anfang seines Wortbeitrags gemeldet. Ich bitte das so zu berücksichtigen, wie das immer der Fall ist.